Die Frage ist Was kommt danach? Wir müssen die Zuständigkeiten klären. EU Agrarpolitik kann im Grundsatz keine Sozialhilfe leisten. Es ist grundsätzlich die oberste Aufgabe eines jeden Staates, für die elementare Versorgung der eigenen Bevölkerung zu sorgen und sie sicherzustellen. Das schließt aber Herr Kollege Tarabella die europäische Solidarität in keinem Falle aus. Unterstützungsprogramme müssen national durchgeführt und auch verantwortet werden. Dann sind sie nachhaltig. Die Situation der Bedürftigen muss langfristig verbessert werden. Herr Kommissar, laden Sie ein zu einem Runden Tisch mit den betroffenen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die zielgerichtet das Problem Hunger beseitigen! Auf der anderen Seite ist das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung beschämend.

Müll! Wir brauchen eine neue Kultur der Wertschätzung gegenüber unseren Lebensmitteln. Wir brauchen aber auch Information und Bildung, um das richtige Haushalten und den richtigen Umgang mit Nahrungsmitteln wieder zu lernen. Wenn ein Drittel aller Erwachsenen nicht mehr kochen kann, dann ist es kein Wunder, dass viele Menschen sich nicht mit günstigen Grundnahrungsmitteln ernähren können.